Panie Przewodniczący!

Głównymi oskarżonymi, ze względu na liczbę obecnych pracowników w Holandii, są Polacy, którzy pracują tam co podkreślam legalnie w licznych holenderskich firmach. Oskarża się ich o zabieranie miejsc pracy, a także oskarża się, że zabierają pomoc socjalną, a tak w gruncie rzeczy według informacji banków holenderskich to Polacy pracujący w Holandii przynoszą 0,3 PKB Holandii, co wyraża się kwotą prawie 2 mld euro. Reagującym na te bulwersujące wystąpienia ambasadorom licznych krajów, w tym ambasadorowi Polski, odpowiada Wilders pilnujcie swoich spraw. Jestem rozczarowany, że milczy premier Holandii Mark Rutte, mimo że opinia publiczna w Holandii w połowie oczekuje od premiera Holandii zdystansowania się od tej pełnej fobii akcji.